In maart werden in de Kasaï provincie de lichamen van Zaïda Catalan en Michael Sharp teruggevonden.

Het had ook helemaal anders kunnen zijn voor de burgers in Kasaï. De mogelijkheden om een welvarend stukje Afrika te worden zijn enorm. Kasaï is rijk aan mineralen en vruchtbaar landbouwgebied. De doden van Kasaï zijn een symptoom van het echte probleem. Congo is een stuurloos schip met een graaiende elite, een verdeeld leger en een onzichtbare president die zich wel vastklampt aan zijn positie.

Het politieke systeem in Congo heeft gefaald. Het is failliet, net als de internationale gemeenschap. Die kijkt toe. Die reageert af en toe maar is voor het overige volledig verdeeld en dus machteloos. Het volk van Kasaï heeft niets aan internationale veroordelingen zonder gevolgen.